hyggst ráðherra beita sér fyrir því að útræðisréttur strandjarða verði virtur að nýju hér er um mjög mikilvægt byggðamál að ræða og ég vil benda á til dæmis á ströndum þar sem jarðir hafa ýmis gæði ss æðarrækt og sauðfjárrækt að þá hefur ríkisstjórn framsóknarflokksins og sjálfstæðisflokksins svipt eigendur sjávarjarða réttinum til að nýta jarðirnar rétti til að nýta grásleppumið sem eru í eignarlandinu ég vil því spyrja hvort hæstvirtur byggðamálaráðherra ætli að snúa við blaðinu og leyfa fólkinu að nýta eignarlönd sín en útræðisréttur sjávarjarða snýr einnig að því að bændur geti nýtt nálæg fiskimið ein og þeir hafa gert frá þjóðveldisöld en nú hefur nýi framsóknarflokkurinn einhverra hluta vegna svipt þá þessum réttindum ég hef áður borið þessa spurningu upp meðal annars hér á alþingi þá spurði ég hæstvirtur landbúnaðarráðherra og hann brást hinn versti við og taldi vera ákveðinn dónaskap fólginn í að spyrja þessarar spurningar mér finnst það ekki mér finnst þetta snúast um það hvort fólk fái raunverulega að bjarga sér á landsbyggðinni fyrir ofríki stjórnvalda ég hef einnig spurt núv hæstvirts félagsmálaráðherra sömu spurningar og hann virtist ekkert gera sér grein fyrir því hversu mikilvægt byggðamál þetta væri þetta er afar mikilvægt mál og það er mjög sérstakt að framsóknarflokkurinn hafi daufheyrst við kröfum eigenda sjávarjarða fram á þennan dag sem hafa þurft að leita á náðir dómstóla ekki einungis hér á íslandi þar sem þeir hafa nú ekki fengið því miður jákvæðar niðurstöður heldur hafa þeir þurft að fara núna til evrópu til sjálfs mannréttindadómstóls evrópu til þess að leita ásjár hvort þeir fái að nýta eignarlönd sín mér finnst þetta vera í rauninni alveg hið furðulegasta mál einmitt í ljósi þess að í flokkssamþykktum framsóknarflokksins er þetta ein af samþykktunum samt sem áður vilja ráðherrar framsóknarflokksins ekki beita sér og finnst þessi samþykkt síns flokks ekki vera í rauninni mikilvæg og það kemur hér fram í svörum þeirra auðvitað vitum við hvað liggur hér að baki framsóknarflokkurinn er hræddur við það að ef bændum verður leyft að nýta eignarlönd sín muni það að einhverju leyti raska kvótakerfinu sem framsóknarflokkurinn hefur staðið vörð um ég vil því beina þeirri spurningu að hæstvirtur byggðamálaráðherra hvort hann ætli að virða eignarlönd bænda